Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!

Von einer von sämtlichen Nachbarn abgeschnittenen kommunistischen Diktatur in ein Land mit einer freien Gesellschaft, das sich der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft verpflichtet hat, in ein Land, das konstruktive Beziehungen zu seinen Nachbarn aufgebaut hat und sich auf dem Weg in die Europäische Union befindet. Die Mehrheit der Menschen in Albanien gibt in Umfragen regelmäßig ihrem Wunsch Ausdruck, dass die Rechtsstaatlichkeit in ihrem Land weiter gestärkt wird. Dazu gehört eine unabhängige Justiz, die sich von Versuchen der Einflussnahme nicht beeindrucken lässt. Dazu gehört eine professionelle öffentliche Verwaltung, die jedem Bürger zugänglich ist und gerecht verwaltet und gewaltet wird. Dazu gehört die erfolgreiche Prävention und Strafverfolgung von Korruption und organisierter Kriminalität. Die albanische Regierung und das albanische Parlament haben sich vorgenommen, eine besonders ehrgeizige Justizreform zu verabschieden. Sie haben sich deshalb auch mit den internationalen Experten beraten, unter anderem von der Venedig Kommission. Diese Justizreform muss nun bald so bald wie möglich durch das albanische Parlament verabschiedet werden. Ihre Umsetzung muss auf den Weg gebracht werden, damit kann Albanien unmissverständlich durch sein selbstgesetztes Ziel beweisen, dass es sich auf dem richtigen Weg befindet. Die große Mehrheit, die es im Auswärtigen Ausschuss für den Bericht gab, zeigt, dass wir uns sehr einig sind Wir wollen Albanien ermutigen, die bisherige Reformdynamik aufrechtzuerhalten und ehrgeizig oder noch ehrgeiziger die Reformen weiter voranzutreiben.

Aber wir wissen, es bleibt noch vieles zu tun, vieles ist noch nicht erreicht worden.

Wenn aber die fünf Reformprioritäten weiter vorangetrieben werden, wenn die Justizreform jetzt auch mit breiter Mehrheit beschlossen wird und die Umsetzung beginnt, dann ist es auch Zeit, mit den Beitrittsverhandlungen endlich zu beginnen.